E de la sine înțeles că respectăm drepturile sindicale ale minerilor sud africani. Pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva aceștia riscă să cadă într o capcană întinsă de către un lider fără scrupule. Julius Malema și a depășit, cred eu, rolul de negociator și profită acum de nemulțumirile sociale pentru a și testa puterea politică. Apelul lui la grevă generală ilegală în toate minele din Africa de Sud e, în opinia mea, o incitare la violență. Discursul pe care Malema l a ținut unor foști militari sud africani ieri a dus la declararea stării de alertă maximă în armată și aceste acțiuni sigur că ne îngrijorează. Sper însă ca, până la urmă, să izbândească binele public și nu un interes partizan.